vil byrja á því að þakka bæði hæstvirtan forseta og ekki síður hæstvirtur forsætisráðherra fyrir að bregðast við ákalli héðan og gefa skýrslu um þetta annars erfiða mál sem snýst um það að ráðherrar fari að lögum ekki eftir faglegu mati heldur að þeir fari eftir lögum og þeim úrskurðum sem þeim tengjast hæstvirtur forsætisráðherra hefur átt merka sögu í pólitík og það eru fáir ef nokkrir sem hafa haft jafnmikil áhrif á mótun jafnréttislöggjafarinnar síðustu áratugi ef svo má segja stór orð hafa vissulega fallið í gegnum tíðina og við þekkjum þau vel og ég ætla ekkert að endurtaka þau en ég hlýt að spyrja mig að því eftir að hafa hlustað á og fundið fyrir viðbrögðum forsætisráðherra þau stóru orð í gegnum tíðina ég trúi ekki öðru en að það hafi verið raunverulegur vilji til þess að gera málaflokkinn betri sem hafi búið þar að baki að þar hafi ekki búið að baki pólitískur leikur eða einhver sýndarmennska eða stundarhagsmunir ráðið ríkjum ég geri ráð fyrir því í ljósi sögunnar að hæstvirtur forsætisráðherra hafi þar með sýnt hinn raunverulega vilja til þess að stuðla að framgangi og eflingu jafnréttismála í landinu en ekki verið í einhverjum pólitískum skollaleik þetta er nefnilega alvörumál þetta er alvörumál og þegar maður er í ríkisstjórn er það ekki bara það að taka við klappinu á bakið taka við kreditinu heldur þýðir það líka að við þurfum að taka við þeim höggum kjaftshöggum eins og núna forsætisráðherra lendir í og taka þá og bregðast við af sóma það var verið að tala um það að við mættum ekki tala um að það væri afturkippur í jafnréttismálum ég fullyrði það það þýðir ekki bara að benda á kynjahlutföll í ríkisstjórn hvað erum við að upplifa til dæmis í leik og grunnskólamálum hér vítt og breitt meðal annars hér í borginni hvernig upplifum við hina kynjuðu hagstjórn hún var brandari þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram fimm hundruð fjörutíu manns hefur verið sagt upp hjá hinu opinbera þar af fjögur hundruð sjötíu konum sjötíu karlmönnum fæðingarorlofið mikilvægasta jafnréttistæki síðari tíma á það hefur verið ráðist þrisvar sinnum ríkisstjórnin kann ekki mikið að skera niður en hún kunni þó að skera niður fæðingarorlofið þetta eru jafnréttismálin í hnotskurn hjá ríkisstjórninni og þess vegna segi ég það er afturkippur í jafnréttismálum á íslandi og þess hina undrast ég fyrstu viðbrögð forsætisráðherra að þau skuli hafa verið með þeim hætti sem raun var ég vil hins vegar reyna að líta bjartari augum til framtíðar og vona að menn taki af alvöru á þessu máli og sýni fram á það að viðbrögðin mega ekki snúast um það hvort ríkisstjórnin lifi eða deyi viðbrögðin mega ekki snúast um það hvort líf forsætisráðherra hvernig því vindur fram í stóli forsætisráðherra viðbrögðin mega ekki vera þannig viðbrögðin verða að snúast um það hvernig við getum eflt jafnréttismálin viðbrögðin snúast um það að gera rétt í málinu að fara eftir lögum þess vegna hljótum við að spyrja og ítreka þá spurningu ætlar hæstvirtur forsætisráðherra að borga skaðabætur eða ætlar hún að halda áfram með málið og fara með málið fyrir dómstóla það er skýlaus krafa okkar hér að það verði farið eftir úrskurði og hann virtur afdráttarlaust og menn fari ekki í það sem mér fannst því miður fyrstu viðbrögð forsætisráðherra vera það er að tala í rauninni jafnréttismálin niður en ekki upp þau eru töluð niður þegar verið er að bera brigður á hæfi þeirra sem eru í kærunefnd jafnréttismála það er verið að bera brigður á hæfi þeirra með því að tala þennan úrskurð niður það þýðir ekki að koma hér enn og aftur og reyna að fela sig á bak við ráðuneytisstjórann í forsætisráðuneytinu eða ráðgjafa úti í bæ það er einfaldlega þannig að hina pólitísku ábyrgð hina lagalegu ábyrgð ber forsætisráðherra á ráðningu embættismanna þetta er einfalt og þetta er skýrt og þetta er eftir lögum þess vegna fer ég fram á það við hæstvirtan forsætisráðherra ötulan baráttumann jafnréttismála í gegnum tíðina að hún bregðist þannig við að viðbrögð hennar mótist af jafnréttismálum af lögum en ekki pólitískri framtíð sinnar eigin eða ríkisstjórnar